frú forseti það er talsvert langt síðan ég gegndi því embætti sem virðulegur forseti ávarpaði mig með en það voru góðir tímar hér hafa þingmenn í dag haldið miklar ræður um grundvallaratriði og jafnvel eldmessur verið haldnar ég vona þó að háttvirtir þingmenn séu ekki búnir að tala úr sér allan hitann því að hér er líka verið að leggja til að rætt sé um grundvallaratriði

möppur og ég lofa honum því líka að þeir verða örugglega jafnglaðlyndir og þeir sem voru hér fyrr í dag og háttvirtur þingmaður reifaði aðeins þetta frumvarp sem ég mæli hér fyrir er til laga um breytingu á nokkrum lögum sem varða auðlinda og orkusvið og er að finna á þingskjali númer sex hundruð áttatíu og átta þetta er bandormur sem felur í sér breytingar á alls fimm lögum háttvirtir þingmenn þekkja meginatriði þessa frumvarps meginatriðin hafa oft verið rædd hér í þessum sölum að frumkvæði þingmanna sem hafa óskað eftir því að fá að vita afstöðu ríkisstjórnarinnar til mála sem hafa spunnist út úr því mikla umróti sem varð á orkumarkaði hér síðasta missiri efni þessa frumvarps má að grófu leyti skipta í þrjá þætti í fyrsta lagi er lagt til að það verði kveðið á um í lögum að opinberum aðilum sé að meginstefnu til óheimilt að framselja varanlega vatns og jarðhitaréttindi í öðru lagi er líka lagt til að samkeppnis og sérleyfisþættir í rekstri orkufyrirtækja verði almennt reknir í aðskildum félögum í þriðja lagi er svo kveðið á um það að sérleyfisstarfsemi orkufyrirtækjanna skuli vera í höndum fyrirtækja sem eru að minnsta kosti að tveir þriðju hlutum í eigu opinberra aðila að auki er svo líka lagt til í þessu frumvarpi að það verði felld brott ýmis eldri lög á sviði orkumála sem hafa ekki lengur neitt sjálfstætt gildi ég get þess svo líka að í frumvarpinu er lagt til málsmeðferð um það hvernig eigi að efna til reglna sem í framtíðinni varða það með hvaða hætti skuli með tímabundnum hætti heimilað að framselja þær auðlindir sem þetta frumvarp varðar eins og ég sagði í upphafi míns máls hafa verið mikil umbrot í orkumálum á þessu síðasta ári eins og við og eins og allur almenningur veit og í kjölfar þessa spannst mikil umræða um þörfina á því að skýra leikreglur á orkumarkaði sú umræða dró fram þörfina á því að skýra reglur um eignarhald á auðlindum skýra mörk samkeppnis og sérleyfisþátta veita skýrari tryggingar fyrir óskoruðum forgangi borgaranna að nauðþurftum eins og vatni og orku og sömuleiðis að skýra það með hvaða hætti orkufyrirtæki gætu tekið þátt í áhætturekstri eins og til dæmis útrás án þess að áhætta eigendanna það er borgaranna sem eru hinir raunverulegu eigendur þessara fyrirtækja yrði úr hófi ég vek eftirtekt á því virðulegi forseti að á öllum þessum þáttum er tekið í þessu frumvarpi einnig þeim síðasttalda sem hefur orðið hvað mest tilefni til umræðna og deilna á þessu ári á þetta var til dæmis bent í ágætri grein sem háttvirtur þingmaður ólöf nordal skipaði í morgunblaðið í dag þessi mál eru hins vegar vandmeðfarin ýmis þau réttindi sem hér varða njóta mikillar verndar í lögum og stjórnarskrá og það þarf þess vegna að bera það ákaflega vel saman við stjórnarskrána með hvaða hætti skuli haga þessu um skipan þessara mála og það verður að vera algjörlega í gadda slegið að það sem lagt er til af hálfu framkvæmdarvaldsins sé ekki í andstöðu við stjórnarskrána í ráðuneytinu brugðum við þess vegna á það ráð að við fengum þann mann sem ríkisstjórnir síðustu ára hafa sýnt hvað mestan trúnað þegar kemur að stjórnskipulegum efnum við fengum formann sérfræðinganefndar stjórnarskrárnefndar sem fyrri ríkisstjórn skipaði og enn situr að störfum prófessor eirík tómasson til þess að fara yfir þetta frumvarp með tilliti til stjórnarskrárinnar meginniðurstaða hans var sú að ákvæði þess fælu í sér almenna takmörkun í eignarrétti en ekki eignarnám og slík almenn takmörkun á eignarrétti skapaði ekki bótaskyldu eins og rakið er

sjötugustu og aðra grein stjórnarskrárinnar að reifa skorður við framsali sveitarfélaga fyrirtækja eða stofnana þeirra þetta kemur allt fram í álitsgerðinni og þeim parti hennar sem þetta varðar og birtur er í greinargerðinni en niðurstaða hans var í stuttu máli sú að þetta samrýmdist því sem kemur fram í umræddri grein það má segja að sú rökfærsla sem leiddi prófessorinn og formann sérfræðinganefndarinnar að

í fyrsta lagi verður að telja að þegar sveitarfélög eigi í hlut geti löggjafinn gengið lengra en ella enda sé það gert með almennum hætti og enda sé fulls jafnræðis gætt með öllum sveitarfélögum í öðru lagi sé tilgangurinn sá að tryggja til frambúðar aðgang íbúa sveitarfélaganna raunar landsmanna allra að auðlindum og þar með orku í þriðja lagi sé um takmarkaðar auðlindir að ræða sem allir þurfi aðgang að til þess að frumþarfa borgaranna sé sinnt í fjórða lagi og á það er lögð áhersla felur takmörkun frumvarpsins aðeins í sér að sveitarfélögin geti ekki framselt auðlindina með varanlegum hætti án þess að þau séu svipt réttinum til þess að leyfa afnot af þeim til takmarkaðs tíma það er athyglisvert og ég vek á því sérstaka eftirtekt að eiríkur tómasson prófessor bendir jafnframt á með vísan til þessara raka sem ég hef hér flutt að af þessum sökum hafi löggjafinn um langa hríð haft meiri og minni afskipti af meðferð og ráðstöfun sveitarfélaga á auðlindum af þessum toga þetta er ákaflega mikilvægt að draga fram í þessari umræðu eins og hefur komið fram í umræðum af minni hálfu við einstaka þingmenn hef ég enga dul dregið á það að ég hafði hug á því í upphafi að láta þetta frumvarp ná til allra fyrirtækja sem með einhverjum hætti væru að hluta til í eigu sveitarfélaga frumvarpið eins og það er núna gerir ráð fyrir því að það nái til framsalsréttinda orkufyrirtækja sem eru alfarið í eigu opinberra aðila það er ég hafði hug á því að fyrirtæki sem kalla má að séu í blandaðri eign mundu líka falla undir þetta þar þurfti hins vegar líka

að skoða þetta og í álitsgerðinni er fjallað rækilega um það þar kemur fram sú skoðun hans að þegar litið sé til sjónarmiða um jafnræði og þeirrar staðreyndar að fyrirhuguð takmörkun á eignarrétti mundi þá væntanlega bitna einungis á einum einkaaðila í raun þá leikur að dómi prófessors eiríks umtalsverður vafi á því hvort það samrýmist ákvæðum stjórnarskrár að láta slíka takmörkun ná til fyrirtækja í blandaðri eign í ljósi þessa er lagt til að þessar takmarkanir verði einungis látnar ná til fyrirtækja sem alfarið eru í eigu ríkis og eða sveitarfélaga nú hefur það þegar komið fram í þessum sölum fyrir skömmu í umræðum á milli mín og háttvirtra þingmanna til dæmis vinstri hreyfingarinnar græns framboðs að þeir telja að þetta sé ekki nóg þeir hefðu kosið að þetta yrði með öðrum hætti það hefðu fleiri kosið en menn deila hins vegar ekki við stjórnarskrána um þetta ég hugsa hins vegar að þessir tveir þættir sem ég hef hér rakið sem tengjast því hvað stjórnarskráin heimilar hljóti að verða þeir þættir sem háttvirtur iðnaðarnefnd mun skoða hvað gleggst og ég er ekki í nokkrum vafa um það að ýmsir þeir lögmenn sem hér eru í hópi alþingismanna kunni að hafa aðrar skoðanir á því þetta er það sem ég vænti að menn muni skoða ákaflega vel í nefndinni en ég legg á það ríka áherslu að þó að ég hefði gjarnan viljað sjá þetta frumvarp ganga lengra í þessu efni fór ég eftir því sem sá maður sem við fengum til þess að skoða þetta af sjónarhóli stjórnarskrárinnar taldi farsælasta niðurstöðu varðandi þetta atriði taldi hann einfaldlega að það léki á því umtalsverður vafi að það stæðist og það er af þeim sökum sem ég hef ekki lagt

í upphafi máls míns gat ég þess að það mætti draga saman meginstefnuna í þessu frumvarpi í þrennt það er framsal réttinda

hvað varðar framsal réttinda nær þetta frumvarp einungis til réttinda sem eru nú þegar í opinberri eigu og það kemur í veg fyrir varanlegt framsal þeirra í ljósi umræðna sem hafa spunnist vil ég segja það alveg skýrt af minni hálfu að ég hef engan áhuga á því að taka nokkur réttindi af nokkrum manni sem hefur vörn fyrir þeim og ég hef sagt það alveg skýrt að af minni hálfu hef ég engan vilja til þess að ríkið ásælist þann hluta orkulindanna sem nú eru í einkaeigu það er auðvitað þannig í dag að það er töluverður hluti þeirra í einkaeigu það kemur til dæmis fram í frumvarpinu að það er mat orkumálastjóra hvað háhitalindirnar varðar að tólf prósent þeirra ef maður tekur saman nýttar og ónýttar séu enn þá í eigu eða séu í eigu einkaaðila og það er alveg skýrt að með þessu frumvarpi er ekki verið að stíga skref í þá átt að ríkið ásælist þessi eignarréttindi það er hins vegar eðlilegt er að ríkið geti framselt réttindin varanlega til sveitarfélaga og á sama hátt að sveitarfélög geti framselt þau til ríkis eða annarra sveitarfélaga það er jafnframt gert ráð fyrir að ríki og sveitarfélög geti framselt orkuauðlindir sínar til félaga sem eru sérstaklega stofnuð til þess að fara með slík réttindi og eru í eigu ríkis og eða sveitarfélaga ef frumvarpið verður að lögum verður ríki og sveitarfélögum einungis heimilt að leigja út afnotarétt að auðlindum sínum slík leiga mun einungis takmarkast af þeim almennu reglum sem eru í gildi hverju sinni og síðan jafnframt því sem kemur alveg skýrt fram í þessu frumvarpi að hámarksleigutími réttindanna er allt að sextíu og fimm ár eins og ég gat um í upphafi máls míns er líka að finna í þessu frumvarpi það sem við getum kallað leiðbeiningarreglur um þau sjónarmið sem ber að leggja til grundvallar við veitingu afnotaréttar og það er ákaflega mikilvægt í þessu sambandi í tengslum við þetta vek ég athygli á ákvæði til bráðabirgða um skipan nefndar sem á að setja á stofn til þess að fjalla um fyrirkomulag varðandi leigu á vatns og jarðhitaréttindum í eigu ríkisins þar verður fjallað um ýmis mikilvæg atriði þegar til langs tíma er litið eins og leigugjald eins og leigutíma og sömuleiðis hvaða aðgerða er þörf til þess að tryggja sjálfbæra og hagkvæma nýtingu auðlindanna það er gert ráð fyrir því í frumvarpinu að forsætisráðherra skipi þessa nefnd og að hún skili tillögum sínum fyrir fyrsta mars tvö þúsund og níu sömuleiðis vek ég eftirtekt á því að það er gert ráð fyrir að það sé líka forsætisráðherra sem er falin sú ábyrgð að semja um endurgjald fyrir afnotarétt réttinda undir yfirráðum ríkisins þessi réttindi geta auðvitað heyrt undir mismunandi ráðherra eftir því á hverju eignatilkall ríkisins byggist það hefði alveg eins mátt hugsa sér eða að minnsta kosti gefa því gaum hvort það hefði átt að ver a landbúnaðarráðherra hæstvirts sem hefði átt að fara með þetta vald hann hefur með ríkisjarðir að fara og mörg þessara gæða sem hér er um að tefla falla undir þær það hefði sömuleiðis mátt velta því fyrir sér hvort iðnaðarráðherra hefði átt að fara með þetta vald með skírskotun til þess sem nú þegar er í lögum iðnaðarráðherra er hins vegar falin sú skylda og ábyrgð að setja hvers konar reglur um þessi fyrirtæki og af þessum sökum var sú leið farin að forsætisráðherra er falið þetta verkefni ekki síst með vísan til þess að honum er þegar í þjóðlendulögum falið að semja um nýtingu þessara réttinda aðskilnaðarregla frumvarpsins kom töluvert til umræðu hér þegar við ræddum á mánudaginn raforkuskýrsluna sem ég lagði fyrir þingið varðandi aðskilnaðarreglu frumvarpsins vil ég nefna að hún er meðal annars í samræmi við ábendingar samkeppniseftirlitsins sem hefur fjallað um að það þurfi að setja þurfi skýrari mörk milli sérleyfis

það hafa komið fram svipaðar ábendingar frá öðrum aðilum til dæmis hafa samtök iðnaðarins ítrekað sett fram tilmæli og ábendingar af þessu tagi sum raforkufyrirtækjanna hafa þegar stigið skref í þessa átt og má til dæmis benda í því sambandi á rarik það er líka rétt út af umræðunum sem við áttum hér til dæmis ég og háttvirtur þingmaður guðni ágústsson á mánudaginn að samkeppniseftirlitið vill ganga lengra en felst í því skrefi sem tekið er með fyrirtækjaaðskilnaði og það telur réttast að ná fram fullum aðskilnaði eigenda í sama streng og það vakti eftirtekt mína tók formaður framsóknarflokksins í umræðunum hér á alþingi fyrr í vikunni þessi aðskilnaðarregla er auðvitað sett fram til þess að auka samkeppni sem að lokum á að leiða til þess að hagur bæði fyrirtækjanna en ekki síst neytenda vænkist við fórum vel yfir það ég og háttvirtir þingmenn sem ræddum hér efni raforkuskýrslunnar á mánudaginn að eitt af því sem skortir hér á orkumarkaðnum á íslandi er aukin samkeppni það er hins vegar alveg ljóst að sumir telja að þessi aðskilnaður leiði til aukins kostnaðar og kunni þess vegna að hafa neikvæð áhrif á samkeppnina ég rifja það upp fyrir háttvirtum þingmönnum að þetta voru rök sem komu mjög sterklega fram þegar forveri minn í embætti lagði fram frumvarp sitt sem varðar lög um tvö þúsund og þrjú þá var því haldið fram sérstaklega af orkufyrirtækjum hér í dreifbýlinu að kostnaðurinn mundi aukast mjög mikið og það mundi leiða til þess að orkuverð hér í þéttbýlinu mundi hækka þegar við skoðum hins vegar staðreyndir málsins kemur það í ljós að þetta hefur ekki átt við rök að styðjast það kom mjög skýrt fram í raforkuskýrslunni sem ég lagði hér fram og við ræddum í vikunni að raforkuverð hér á þéttbýlissvæðinu hefur þvert á móti lækkað auðvitað er það þannig að það er hægt að benda á að það eru dæmi um það og kannski fullmörg á sumum stöðum landsins að raforkuverð hafi í dreifbýlinu hækkað það er hins vegar rétt að undirstrika það að að meðaltali hefur hækkunin í dreifbýlinu verið tvö til sex prósent það er undir breytingum á verðlagsvísitölu samt sem áður er það þannig að ég hef hlustað á rök frá ýmsum smærri orkufyrirtækjunum sem hafa talið að það væri erfitt fyrir þau að laga sig að þessari reglu og til þess að koma til móts við sérstaka stöðu smærri orkufyrirtækja er lagt til að þessi

litlu orkufyrirtækin eins og til dæmis orkubúi vestfjarða sem öll er að finna úti á landsbyggðinni eru undanþegin því sem þarna kemur fram aðskilnaðarreglan felur í sér að fyrirtækjum í sérleyfisstarfsemi verður ekki heimilt að stunda aðra starfsemi en þá sem þeim er nauðsynleg til að geta rækt sínar skyldur samkvæmt leyfum og lögum þar að lútandi þetta er ákaflega mikilvægt og er beinlínis svar við þeim umræðum sem hafa farið fram um það með hvaða hætti orkufyrirtæki eigi að hafa heimild til þess að leggja fé í áhættusamar fjárfestingar það er hins vegar líka gert ráð fyrir að stjórnir þessara fyrirtækja það er sérleyfisfyrirtækjanna séu sjálfstæðar gagnvart öðrum fyrirtækjum sem stunda vinnslu flutning eða sölu raforku þetta eru sambærilegar reglur eða ættu að vera sambærilegar reglur og gilda í dag um starfsemi og stjórn landsnets ég vil líka út af fyrirspurnum og umræðum sem hér hafa orðið leggja á það mikla áherslu að þetta frumvarp ef að lögum verður útilokar ekki að öll sérleyfisstarfsemi sé rekin í einu og sama fyrirtækinu en þróunin hefur verið sú sérstaklega hjá stærri fyrirtækjum sem sveitarfélögin eiga að þau hafa tekið saman ýmiss konar starfsemi af þessu tagi og rekið hana í sama fyrirtæki þetta frumvarp kemur ekki í veg fyrir það af því tilefnin og þessum orðum mínum er kannski rétt að vekja sérstaklega athygli á þriðju greinar frumvarpsins í þeirri grein er gengið út frá því að samkeppnisfyrirtæki sé heimilt að starfrækja jarðvarmaorkuver sem vinnur bæði raforku og sinnir líka framleiðslu á heitu vatni til húshitunar til að tryggja hagsmuni hitaveitu í slíkum tilvikum er lagt til að það verði kveðið á um skyldu slíks vers til þess að afhenda varmaorku ég veit að þeir háttvirtir þingmenn sem hafa kynnt sér mjög vel málefni raforkumarkaðarins vita að í fertugustu og fyrstu greinar raforkulaga er nú þegar að finna ákvæði um slík orkuver og uppskiptingu kostnaðar á milli raforku og hitaveituþátta og það er í þessu frumvarpi eins og kemur fram í viðkomandi textagrein lagt til að það ákvæði verði lagt til grundvallar þessu þetta er auðvitað töluvert mikil breyting eins og menn muna var rekið upp ramakvein af hálfu orkumarkaðarins þegar fyrsta skrefið að þessum aðskilnaði sem ég er hér að reifa var stigið í tíð fyrri ríkisstjórnar það voru miklar mótbárur sem komu fram því var haldið fram að kostnaðurinn við það væri miklu meiri eða væri mjög mikill og eins og ég hef þegar rakið töldu forsvarsmenn orkufyrirtækja hér á suðausturhorninu að þetta gæti ekki nema leitt til þess að verðið hækkaði það hefur ekki gerst eins og ég reifaði hér áðan það sem við erum hér að gera varðandi þessa aðskilnaðarreglu er að stíga eitt skref til viðbótar við það sem tekið var að þessu leyti þegar bókhaldslegi aðskilnaðurinn var tekinn upp í tíð fyrri ríkisstjórnar auðvitað er um töluverða breytingu að ræða og fyrirtækjunum þarf auðvitað að gefast ráðrúm til þess að aðlagast þessu breytta fyrirkomulagi það er þess vegna sem það er lagt til í þessu frumvarpi að ákvæði sem varða aðskilnaðinn komi ekki til framkvæmda fyrr en fyrsta júlí tvö þúsund og níu ég tel að þannig ætti eigendum fyrirtækjanna og stjórnendum að gefast ráðrúm til í fyrsta lagi að taka nauðsynlegar ákvarðanir um framtíðarfyrirkomulag og í öðru lagi hrinda þeim í framkvæmd það getur vel verið að nefndin þegar hún skoðar þetta komist að annarri niðurstöðu ég segi það bara að við þurfum í þessum efnum að hlusta mjög vel á þarfir fyrirtækjanna og ég tel nú að ég hafi gert það með þessari dagsetningu en þetta er eitt af því sem við þurfum auðvitað að skoða rækilega þarna er um ákveðið breytingaskeið að ræða og það er sannarlega minn vilji að gefa fyrirtækjunum ráðrúm til þess að aðlagast þessu breytta fyrirkomulagi þá er líka lagt til að iðnaðarráðherra verði falið að beita sér fyrir endurskoðun á sérlögum um

heppilegt ef hægt væri að koma því svo fyrir að ekki þyrftu að gilda sérstök lög um hvert og eitt orkufyrirtæki eins og staðan er í dag að því er varðar eignarhald á sérleyfisstarfsemi er í frumvarpinu gerð tillaga um að í raforku og orkulögum verði kveðið alveg skýrt á um að að fyrirtæki sem stunda sérleyfisstarfsemi það er landsnet dreifiveitur og hitaveitur verði að minnsta kosti að tveir þriðju hlutum í eigu ríkis sveitarfélaga eða fyrirtækja sem eru alfarið í eigu þessara aðila það má segja að andinn í þessu ákvæði sé sóttur til laga um vatnsveitur sveitarfélaga þar sem er kveðið á um að sveitarstjórn sé heimilt að fela stofnun eða félagi sem að meiri hluta er í eigu ríkis og eða sveitarfélaga skyldur sínar og réttindi samkvæmt þeim lögum ákvæðið er þess vegna mjög í anda vatnsveitulaganna en þó er gerð krafa um aukinn meiri hluta það er gert til að tryggja að hinir opinberu eigendur fyrirtækjanna hafi á bak við sig þann meiri hluta sem þarf til þess að taka allar meiriháttar ákvarðanir að því er varðar það sem ég sagði hér í upphafi míns máls og auki athygli háttvirtra þingmanna á því að það er gert líka ráð fyrir því í þessu frumvarpi að ýmis eldri lög falli brott þar er um að ræða lög sem geyma heimildir ráðherra til dæmis til þess að reisa og reka virkjanir þessi lög má rekja til þess tíma þegar alþingi veitti virkjunar leyfi í mörgum tilvikum var þetta gert með þeim hætti að alþingi framseldi valdið til að gefa út virkjanaleyfi vegna einstakra virkjana en nú er í raforkulögum kveðið á um að það sé iðnaðarráðherrann sem veiti leyfi til að reisa og reka virkjanir þessi lög sem þetta varða hafa því ekki sjálfstætt gildi lengur og þess vegna er lagt til að þau verði felld brott ég tel raunar frú forseti að sá lagarammi sem hér er lagður fram eigi að nægja sem heildarlög fyrir markaðinn allan ég tel að í framtíðinni verði ekki þörf á sérstökum lögum fyrir hvert og eitt orkufyrirtæki eins og er í dag og það má segja að þessi partur frumvarpsins sé í stíl við þá stefnu ríkisstjórnarinnar sem nefna má einfaldara ísland því að hér er auðvitað um lagahreinsun að ræða frú forseti ég er með þessu frumvarpi af ríkisstjórnarinnar hálfu að leggja það til að eignarhald orkuauðlindanna verði áfram eins og það er í dag hvað varðar opinbera eigu og um leið er þannig búið um hnúta að möguleikar orkufyrirtækjanna til að nýta orkulindir sínar á ábyrgan hátt eru á engan hátt skertir frú forseti ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar iðnaðarnefndar og annarrar umræðu